Wenn wir die Energieunion wollen und ich halte das für einen interessanten und klugen Ansatz und wenn wir damit erreichen wollen, dass Mitgliedstaaten stärker zusammenarbeiten, gemeinsam Potenziale erschließen und das auf einem realistischen Weg, nicht nach dem Motto Ich hätte da einen schönen Traum, sondern realistisch und auf bezahlbare Weise, dann müssen wir alle Potenziale erschließen, die wir in Europa haben,

Wir brauchen unterschiedliche und neue Produzenten, wir brauchen neue Pipelines, wir bauchen neue Strecken, wir brauchen neue LNG Terminals, wir brauchen auch verschiedene Energiearten, da kann man nicht nur auf eine Karte setzen, sondern da muss man sich breit aufstellen, und da muss man Verbindungen schaffen. Kollege Fox hat das eben richtig beschrieben Die Verbindungen, die Netze auszubauen, das ist der Schlüssel für den Binnenmarkt, wenn wir hier weiterkommen wollen.

Wir verschwenden im Moment durch die unterschiedlichen Fördersysteme wahnsinnig viel Geld.